Ale poważnie, mamy traktat lizboński, który nas obliguje do bardzo poważnego działania w sytuacji, która jest zła i której przez lata nie można było rozwiązać.